el que reclama de la Cámara, al menos lo tiene de este ponente, y lo tiene desde la primera línea de mi informe.

Uno de los intervinientes hablaba de la tutela judicial efectiva. ¡Claro que es un principio fundamental la tutela judicial efectiva!